Acordul de facilitare a eliberării vizelor le va permite cetățenilor ucraineni să călătorească mai ușor pe teritoriul Uniunii. Prin simplificarea cerințelor privind documentele care justifică scopul călătoriei, se înlesnesc deplasările pentru tineri, fapt ce va încuraja mobilitatea lor. Însă aș vrea să menționez că, pentru a putea avansa în dialogul cu Uniunea, Ucraina trebuie să facă pași concreți pentru consolidarea democratică.

Profit de ocazie pentru a semnala că, recent, pe 1 aprilie, dl Vlad Burnea, cetățean român, adică european, consilier în Parlamentul României, a fost informat la postul de trecere a frontierei că nu îi este permis accesul în Ucraina, fără a i se explica motivul.